Voorzitter, ik zit met verbazing naar dit debat te luisteren. Want waar hebben we het nu precies over? Het gaat helemaal niet om het verbieden van roken, zoals sommige mensen zeggen. Het gaat hier om het béter reguleren van wat we doen met roken. Roken dat dodelijk is, wat keer op keer is aangetoond.

Het is een industrie die op dit moment veel geld verdient.

Dát is waar we het over hebben.

Laten we nu een keer gaan stemmen en gaan onderhandelen. Deze wetgeving is hard nodig in Europa.